acht Jahren endlich weißer Rauch Das ist ein Anlass zu feiern, da unsere langjährige parlamentarische Forderung Start der ständigen strukturierten Zusammenarbeit endlich vom Rat umgesetzt wurde. Ich erinnere Sie, Frau Mogherini, daran, dass Sie mit den Mitgliedstaaten nur ein paar Monate daran arbeiteten, PESCO ins Werk zu setzen.

2010 wurde im GSVP Jahresbericht vom Kollegen Danjean erstmalig die parlamentarische Forderung erhoben, PESCO zu starten. Bei diesem Thema haben wir dann auch nicht mehr losgelassen. Wir haben Unterstützer in vielen Fraktionen gefunden, sodass 2016 im Bericht zur Europäischen Verteidigungsunion des Kollegen Paet PESCO als zentraler Baustein der Verteidigungsunion identifiziert wurde. Die Verteidigungsunion dient dazu, unser Schicksal ein Stück weit selbst in die Hand zu nehmen und die Sicherheit unserer Bürger und der Union selbst zu organisieren und zu garantieren. Bei der Verteidigungsunion steht das EP hinter dem im Lissabon Vertrag dargelegten Weg, von der aktuell stattfindenden progressiven Festlegung einer gemeinsamen europäischen Verteidigungspolitik in die gemeinsame Verteidigung einzusteigen. Mit dem Lissabon Vertrag haben dies 28 Regierungen bereits verabschiedet und 28 nationale Parlamente ratifiziert. Hierzu brauchen wir also keinen neuen Vertrag, wir müssen nur umsetzen, was wir bereits vor Jahren vereinbart haben. An die Transatlantiker unter uns gewandt, sage ich klar, dass die Möglichkeiten des EU Vertrags sehr wohl mit unseren NATO Verpflichtungen vereinbar sind. Wir stehen zur NATO und wollen mit der EU dazu beitragen, den europäischen Pfeiler innerhalb des Bündnisses mit konkreten Maßnahmen zu stärken. Dabei ist es sehr gut, dass das Reflexionspapier der Kommission zur Verteidigung realistischerweise von EU Angeboten zur Unterstützung von Kooperationen spricht. Der EU Beitrag zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten liegt in der Tat darin, Anreize zu schaffen, damit die Mitgliedstaaten bei Forschung, Fähigkeitenentwicklung und Beschaffung mehr kooperieren. Dies nutzt auch der NATO, da die Mitgliedstaaten bekanntlich ja nur über ein single set of forces verfügen, das sie sowohl der EU als auch der NATO oder einer Koalition der Willigen zur Verfügung stellen können. Es ist sehr gut, dass die Kommission ihre Planungen für EU finanzierte Verteidigungsforschung weiter ausführt. Das Europäische Parlament hatte die erste Haushaltszeile für Verteidigung und Verteidigungsforschung bereits im Rahmen eines Pilotprojekts in den Haushalten 2015 und 2016 auf die Schiene gesetzt. Das übergeordnete Ziel bleibt, ab 2021 dem Beginn der nächsten Finanzperiode 500 Millionen Euro pro Jahr für Verteidigungsforschung bereitzustellen. Die Überlegung hierbei ist sehr einfach Wer bereits bei der Forschung miteinander kooperiert, wird dies auch bei Entwicklung, Beschaffung und militärischer Nutzung tun. Lassen Sie mich auf den Gesetzentwurf über das Europäische Verteidigungsindustrie Entwicklungsprogramm EDIDP zu sprechen kommen.

Euro bereitgestellt werden. Grundsätzlich ist der Vorschlag zu begrüßen, da die Kommission mit diesem Schritt die Gefahr minimiert, dass die Mitgliedstaaten nach EU finanzierter Verteidigungsforschung die Lust an gemeinsamen Programmen verlieren könnten. Der Vorschlag bietet die Chance, dass die nationalen Verteidigungsministerien und Beschaffungsämter tatsächlich in kooperative Programme einsteigen. Zurück zur PESCO Gemeinsam mit meinem Kollegen González Pons habe ich im März dieses Jahres unsere parlamentarischen Vorstellungen zu PESCO auf den Tisch gelegt. Diese sind ambitionierter als die hier vereinbarten Projekte.